Señora presidenta, una vez más, una nueva filtración masiva de documentos sobre evasión y elusión fiscal, esta vez llamados papeles del paraíso. No es una cuestión coyuntural, señorías. Es una cuestión estructural y la tenemos que tratar como tal. Una vez más nos enteramos de esta nueva filtración por la labor de los periodistas y por la labor de los filtradores. Filtradores o periodistas como Daphne Caruana, que murió justamente por hacer su trabajo. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para tener verdaderamente una legislación que proteja a los dentro de la Unión Europea? Una vez más se constata el papel fundamental de los facilitadores. Facilitadores de la evasión y de la elusión fiscal bancos. Sí, señorías, bancos. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que no se apliquen sanciones disuasorias como la retirada de la licencia bancaria o profesional? Sin estos facilitadores no sería posible la evasión y la elusión fiscal. Una vez más, políticos implicados. Los que tienen que legislar contra la evasión son muchas veces los primeros evasores. ¿Cuándo tomaremos cartas en el asunto para acabar con las obscenas puertas giratorias y la connivencia entre evasores y representantes públicos? Una vez más, guaridas fiscales. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que sigan existiendo paraísos fiscales en el seno de la Unión Europea? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo podemos creer en el Consejo cuando tenemos guaridas fiscales dentro del propio Consejo?